Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka głęboko zmieniła pogląd naszych społeczeństw na dzieci jako prawdziwych posiadaczy praw. Konwencja przyczyniła się zarówno do podkreślenia wyjątkowego znaczenia praw dziecka, jak i do zagwarantowania, że państwa członkowskie i ich rządy uznają swoje obowiązki w tej dziedzinie. Dokładnie wiedząc, że prawa dzieci są prawami człowieka, mamy szczególne zobowiązania. Mamy obowiązek promowania i ochrony praw dziecka, zarówno w naszej polityce wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Po pierwsze, dzieci mają prawo do dzieciństwa, do rozwoju fizycznego i psychicznego w bezpiecznym i zdrowym środowisku. Mają prawo do edukacji i usług, które pomogą im stać się niezależnymi, szczęśliwymi i zdrowymi dorosłymi. Dzieci mają prawo do życia rodzinnego. Mają, wreszcie, prawo do ochrony przed wszelkimi formami przemocy, dyskryminacji i wykorzystywania. Zbliżając się do trzydziestej rocznicy uchwalenia Konwencji i doceniając wszelkie postępy poczynione w celu utrzymania tych praw, nadszedł też czas na refleksję nad tym, co jeszcze nie zostało osiągnięte. Otóż według Eurostatu dzieci to nadal grupa wiekowa najbardziej zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Przemoc wobec dzieci pozostaje nadal realnym zagrożeniem, zarówno w trybie offline, jak i online, zarówno w środowisku społecznym, jak i rodzinnym. Należy zrobić więcej, aby systemy sądowe zaspokajały szczególne potrzeby dzieci i broniły ich interesów w kontaktach z prawem, traktowały je podmiotowo, a nie przedmiotowo.